Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Lep pozdrav vsem! Dejstvo je, da ta preiskovalna komisija, ki se zdaj ustanavlja, in ki ima podporo celotnega državnega zbora, v bistvu ne bi bila potrebna, če bi vsi ostali organi, ki so zadolženi v tej državi, da izvajajo določene naloge, govorimo o policiji, preiskovalnih, sodnikih, sodiščih na splošno, če bi ti organi oddelali svoje, kajti poročilo, ki je bilo pripravljeno v sklopu preiskovalne komisije v prejšnjem mandatu, ki je obravnavala banke, v bistvu obravnava tudi to tematiko, ki se bo zdaj nadaljevala skozi preiskavo, dela slabe banke. Ampak večina dejstev je že obelodanjenih, tudi posredovanih tem organom. In mislim, da bi nas moralo to kar skrbeti, da se praktično na tako velikem, oškodovanju premoženja dejansko v tej državi ne zganejo tisti, ki so za to pristojni. Imamo na drugi strani primere, ko se za dvesto evrov primerov enih, me rekel, kršitev pri tehničnih pregledih nekoga zapre za tri ali pet let, v tem primeru, ko imamo milijarde, kjer se ve za konkretne primere, pa se v bistvu nič ne zgodi in smo ponovno v državnem zboru prisiljeni, da vzpostavljamo neko preiskovalno komisijo, ki bo raziskovala te kršitve in te anomalije, prišla verjetno tudi do nekih konkretnih ugotovitev, to prenesla na organe, ki morajo to sprovesti, kajti treba je vedeti, državni zbor ni sodišče, ne more nikogar sprocesirati, od tam naprej pa bomo spet na neki način čakali, kaj se bo zgodilo. Teh bi rekel zamikov neizvajanja poročil, ki se sprejme v državnem zboru, je po mojem mnenju že veliko preveč. Zdaj, vsi ste opozarjali na dejstva, ki so bila v povezavi s temi prenosi v praksi zelo velikokrat izvedena, kršena so bila pravila, ki so zapisana v dokumentih, ki jih ima slaba banka, Računsko sodišče, veliko stvari napisalo glede teh kršitev, in kot sem rekel na koncu, ponovno mora neki, politični organ delati neko preiskavo in opozarjati, bi rekel, organe, ki so pristojni za to, da te stvari tudi na koncu sprocesirajo in to, kar vsi želimo, privedejo tiste, ki kršijo pred roko pravice, na drugi strani pa povrnejo premoženje nazaj v proračun države. Zdaj, če bo ta komisija še kaj dodala in doprinesla, bomo verjetno vsi veseli in tudi sam podpiram v tej smeri. Še enkrat pa opozarjam, da večina teh dokumentov v tej preiskovalni komisiji, ki se je ukvarjala z bankami v preteklem mandatu, je vse te stvari že zaznala, večino stvari tudi obelodanila v dokumentih in jih predala tudi preiskovalnim organom. Za kar precej bančnih kreditov, ki so bili na netransparenten način, da ne rečem kaj hujšega, že preneseni na DUTB, kjer so znana tako imena kot podpisniki posameznih prenosov. Tako, da jaz želim tej, preiskovalni komisiji uspešno delo, predvsem pa verjamem, da bo na koncu pripeljalo do konkretnih odločitev in konkretnih, sklepov, ki bodo seveda s ponovno napotilo drugim organom, ki bodo morali to sprovesti, v tistem trenutku bomo pa ponovno verjetno pred dilemo, ali se bo to izvedlo ali ne. In če bo celoten državni zbor pa nenazadnje tudi vlada enkrat začela izvajati stvari, ki se sprejmejo v državnem zboru, bo verjetno tudi kaj boljšega, v nasprotnem primeru pa bo to poročilo komisije, ki bo verjetno zelo konkretno še vedno samo zaključek komisije, ne bo pa prineslo nekih, konkretnih, bi rekel, ukrepov na področju, obsodb teh, primerov in, nenazadnje tudi tistega, kar si vsi želimo, da se določen del tega premoženja lahko povrne v proračun, ali pa v, bom rekel, proračune tudi tistih bank ali pa drugih inštitucij, ki so bile skozi te nepravilnosti oškodovane. Tako da upam na dober izplen in želim tej komisiji uspešno delo.